Also das ist gelogen. Und was Sie zitieren, ist Rechtsbeugung. Das ist etwas völlig anderes das ist, wenn man Gesetze bewusst verdreht. Was Ihr Kollege gemacht hat, ist, ein europäisches Gericht anrufen zu wollen, Europarecht anwenden zu wollen. Dafür, dass man eine andere Rechtsauffassung hat, wird in Deutschland ganz sicher niemand bestraft, leider in Polen schon, und das ist der Unterschied.